Ja, hvala lepa, spoštovani podpredsednik za besedo. Spoštovani minister. Pred dnevi je Ministrstvo za okolje in prostor predstavilo predlog novega stanovanjskega zakona, ki naslavlja, ključne težave stanovanjske problematike. Zajema tudi vprašanja, povezana z dostopnostjo stanovanj za najranljivejše skupine. Predlog med drugim predvideva spremembo neprofitnih najemnin v stroškovne najemnine, ki bodo višje. ki bodo višje, Je pa res, da hkrati, predvideva tudi neki stanovanjski dodatek. V zvezi s tem, bi vas želel, spoštovani minister, vprašati predvsem prvo zadevo, kako je, z že obstoječimi najemniki, ali se bo že obstoječim najemnikom, kaj spremenila višina same najemnine ali bo ostajala na istem nivoju, kot je bila do sedaj, s tem, da seveda, moramo povedati, da naj bi po tem predvidenem predlogu novi zakon začel veljati šele z letom dva tisoč enaindvajset. In ali bo, ker domnevam, da glede na to, da se je ta najemnina, tako imenovana stroškovna najemnina dviguje od neprofitne najemnine, ali se bo, s tem zbralo verjetno več sredstev in ali se bo s tem, a ste že naredili, kakšne projekcije konkretne? Ali se namerava s tem v zvezi, povečati tudi fond, teh, najemnih stanovanj, a obstajajo kakšne čisto konkretne projekcije, koliko novih stanovanj bi se zagotovilo, na ta način? Namreč, kot se zavedamo, je to stanovanjsko vprašanje oziroma vprašanje stanovanjske politike res eno izmed najbolj perečih vprašanj, v Republiki Sloveniji namreč stanovanj močno močno primanjkuje, in zaradi tega na vsak način, pozdravljam, da se gre v spremembo tega, tako lahko bi rekli krovnega zakona, vendar me pa zanimajo konkretne številke in pa rešitve, ki jih sam zakon predvideva. Hvala lepa za odgovor.